Herr Präsident, Frau Berichterstatterin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Europäische Parlament untermauert mit dem heutigen Bericht wiederum seine Vorreiterrolle bei der Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Das Europäische Parlament unterstützt mit diesem Bericht die Vorschläge und die Vorreiterrolle der Kommission bei der Umsetzung dieser Idee. Wie mein Vorredner möchte ich sagen Der Rat blockiert im Moment eine europaweite Einführung der Finanztransaktionssteuer, der Rat blockiert im Moment die Einführung einer eurozonenweiten Transaktionssteuer, und daher macht der Rat im Moment die Einführung einer Finanztransaktionssteuer unrealistisch.

Für uns ist die Finanztransaktionssteuer eine ordnungspolitische Maßnahme, und weil sie eine ordnungspolitische Maßnahme ist, habe ich auch den Änderungsantrag eingereicht, dass Finanztransaktionen außerhalb der Börsentätigkeit höher besteuert werden als innerhalb der Börse. Wir wollen über die Finanztransaktionssteuer den budgetpolitischen Spielraum der Europäischen Union erhöhen, damit wir Wachstum, Beschäftigung und Investitionen europaweit stärken können.